frú forseti með þessari þingsályktunartillögu sem ég mæli nú fyrir fyrir ríkisstjórnar hönd er leitað heimildar þingsins til þess að staðfesta fyrir hönd okkar íslendinga ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað fjörutíu og níu tvö þúsund og níu um breytingu á eins og hæstvirtur forseti gat hér áðan tuttugasta viðauka við e e s samninginn hann fjallar um umhverfismál og með tillögunni er gert ráð fyrir því og hinni sameiginlegu ákvörðun sem í kjölfarið siglir að fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og eitt áttatíu og eitt e b en hún fjallar um landsbundin efri mörk losunar fyrir tiltekin efni sem menga andrúmsloft og geta skaðað lífríki og heilsu manna markmið þessarar tilskipunar er eins og af þessum orðum leiðir að vernda umhverfið vernda heilsu manna gegn skaðlegum áhrifum súrrar ákomu ofauðgunar jarðvegs og sömuleiðis áhrifum ósons við yfirborð jarðar eins og menn vita getur óson haft mjög skaðleg áhrif á þeim stað þó að við teljum að það sé ákaflega æskilegt að hafa sem mest af því ofarlega í gufuhvolfinu til þess að vernda lofthjúpinn

að halda loftmengun innan marka sem við teljum að séu nauðsynleg til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á heilsu manna og takmarka og koma í veg fyrir ýmis heilsufarsleg vandamál sem geta stafað af loftmengun sömuleiðis að hindra skaðleg áhrif þeirra á lífríkið þessi tilskipun hefur gildissvið sem nær til losunar tiltekinna efna af manna völdum frá uppsprettum á landi sömuleiðis innan efnahagslögsögu viðkomandi ríkja undir hennar fellur þó ekki losun frá alþjóðlegum siglingum og loftförum þó að frátalinni losun sem verður vegna flugtaks og lendingar flugvéla

ísland mun á næstu árum þurfa að takmarka losun þeirra efna sem falla undir tilskipunina einkum og sér í lagi brennisteinsdíoxíðs eins og þingheimur veit af umræðum sem hér hafa orðið síðustu missirum hefur losun þess aukist verulega á síðustu árum hana má helst rekja til jarðhitavirkjana sömuleiðis þarf að gera breytingar á reglum sem varða upplýsingaskyldu fyrirtækja þannig að það sé unnt að halda fullnægjandi losunarbókhald í samræmi við þær kröfur sem eru gerðar samkvæmt andlagi þessarar þingsályktunartillögu á næsta löggjafarþingi hyggst hæstvirtur umhverfisráðherra leggja fram lagafrumvarp sem tekur á því og með þeim hætti fær þingið tilefni og tækifæri til að fjalla um þær lagabreytingar sem nauðsynlegar eru og stafa af þessari innleiðingu það er ekki gert ráð fyrir verulegum kostnaði fyrir ríkissjóð vegna innleiðingarinnar sá kostnaður sem hugsanlega fellur til mun einkum leiða af tvennu í fyrsta lagi að vinna aðgerðaáætlun losunarbókhald og gera losunarspá en í öðru lagi mun vinnu við gerð þeirra einhver stofnkostnaður það er heldur ekki loku fyrir það skotið að það kunni að falla einhver kostnaður á atvinnulífið ef þörf verður á að gera auknar kröfur á grundvelli þessa þegar búið er að

til að þau geti staðist þær kröfur sem gerðar eru vegna losunar efna sem falla undir þessa tilskipun til dæmis ef fyrirtæki þurfa að koma sér upp einhvers konar varnarbúnaði gegn menga umfram það sem þau búa við nú þegar það er ekki búist við að þessi innleiðing hafi í för með sér einhverjar stjórnsýslulegar afleiðingar hér á landi eins og kom fram í upphafi máls míns og um miðbik þess raunar líka er þessi ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar þess eðlis að hún kallar á lagabreytingar hér á landi þess vegna var hún eins og lög gera ráð fyrir tekin með stjórnskipulegum fyrirvara og því er óskað eftir því við alþingi að fyrir þeirri breytingu sem á e e s samningnum sem í ákvörðuninni felst verði samþykkt svo það megi aflétta þessum stjórnskipulega fyrirvara frú forseti þegar við höfum rætt þetta mál í þaula